mér finnst hæstvirtur forseti að nú sé kominn tími til að fara skýrar en við höfum gert hér í umræðum undanfarinna daga og þar á ég einkum við það og þá kröfu okkar eðlilega og þjóðarinnar að ráðamenn þjóðarinnar sérstaklega forsætisráðherra fari að tala mjög skýrt um það hvert við erum að stefna ég er iðulega spurður að því hæstvirtur forseti í hverju við séum að lenda að því er varðar skuldabyrði þjóðarinnar á næstu árum það er auðvitað ekki hægt að svara því nema með einhverjum dæmum eins og málunum er komið við höfum ekki verið upplýst um það af ríkisstjórnarinnar hálfu hvert við stefnum í þeim efnum það er hvað er líklegt að lendi á íslensku þjóðinni við forustumenn stjórnarandstöðunnar höfum ekki fengið að sjá þau gögn sem hafa verið send frá ríkisstjórninni meðal annars til alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég tók hins vegar eftir því í fréttum í gærkvöldi hæstvirtur forseti að það var verið að tala um að það væri líkleg vaxtaprósenta af láni alþjóðagjaldeyrissjóðsins upp á fjóra komma níutíu og átta eða fjögur komma níutíu og níu tæp fimm prósent ég verð að segja hæstvirtur forseti að ég geri núna kröfu til þess að hæstvirtur forsætisráðherra fari að skýra hér út með dæmum fyrir þjóðinni og fyrir okkur í hvað við erum að stefna ef það er rétt að vextirnir af láni alþjóðagjaldeyrissjóðsins muni verða tæp fimm prósent eða fimm prósent ákaflega þægilega tala til að reikna með þá erum við að tala um einhverja þrettán milljarða í vaxtabyrði af því láni einu þess vegna auðvitað spyr þjóðin og spyr okkur sem erum þingmenn að því hvert erum við að stefna það er sama hvort ég kem á bílaverkstæðið mitt eða heimsæki önnur fyrirtæki sem ég þarf að eiga viðskipti við alls staðar spyr fólks þess sama guðjón í hvað erum við að stefna ég hef iðulega undanfarna daga svarað þessu með dæmum og sagt eitthvað á þá leið ja það er ekkert ólíklegt að við séum að stefna í heildarskuldir sem eru sjö hundruð milljarðar eða þaðan af meira mér finnst að hæstvirtur forsætisráðherra eigi að fara að taka hér dæmi fyrir þjóðina um það hvaða framtíð bíður okkar að því er varðar þær skuldir sem á þjóðinni lenda ef við værum að tala um að við værum að taka á okkur sjö hundruð milljarða værum við að tala um með fimm prósentum þrjátíu og fimm milljarða vaxtastig á hverju ári ef þetta nálgast níu hundruð milljarða værum við að tala um

vöxtum hæstvirtur forseti þetta eru orðnar svo háar tölur sem maður nefnir hér

í ræðu sinni að það hefði gengið vel að ræða við samkollegana sína á norðurlöndunum þeir mundu leitast við að styðja ísland með lánveitingum og svo framvegis hverju telur hæstvirtur forsætisráðherra að við eigum von á í kjörum þar ef norðurlandaþjóðirnar styðja okkur það verður að fara að segja þjóðinni í hvað við erum að stefna það er ekki hægt að tala svona áfram fram og til baka um að það vilji allir lána okkur nema kannski rússar það var frétt um það í fiskaren í morgun að rússar væru búnir að missa allan áhuga á að lána íslendingum fé ég spyr hæstvirtur forsætisráðherra hvort sú frétt sé rétt getur hann upplýst þjóðina um það að viðræður við rússa séu dottnar upp fyrir það séu engar líkur á að við fáum lánafyrirgreiðslu þar og þá hvers vegna hafa ráðherrarnir hæstvirtur vitneskju um það nei hæstvirtur forseti nú verður hæstvirtur forsætisráðherra og forustumenn ríkisstjórnarinnar að fara að gefa hér skýr svör um það í hverju við líklega erum að lenda það er ekki hægt að tala um þetta endalaust í heilan mánuð með þeirri óvissu sem verið hefur það verður að fara að liggja fyrir hverjar er þær skuldbindingar sem við erum að lenda í og það verður að fara að liggja fyrir hverjar eru eignir gömlu bankanna og hverjar eru eignir nýju bankanna og hvar lenda ábyrgðir á ríkissjóði í því sambandi og hvað er líklegt í því þegar maður reynir að taka þessa stöðu saman sem við gætum verið að lenda í eru tölurnar skelfilegar við verðum hins vegar að tala raunhæft við fólkið í landinu segja hlutina eins og þeir eru íslenska þjóðin hefur oft áður lent í þrengingum en ævinlega unnið sig út úr þeim þó að tímarnir verði erfiðir sem fram undan eru hef ég fulla trú á því að við munum vinna okkur út úr þeirri stöðu það breytir hins vegar ekki því hæstvirtur forseti að það verður að fara að ræða þessa hluti miklu opinskátt en verið hefur það er í raun og veru ömurlegt fyrir okkur í stjórnarandstöðunni að hafa setið á þó nokkrum fundum með ráðamönnum þessarar ríkisstjórnar og það er ekki hægt að upplýsa okkur einu sinni í trúnaði um það hvað var í því bréfi sem ríkisstjórnin sendi til alþjóðagjaldeyrissjóðsins við lögðum sérstaka áherslu á það forustumenn stjórnarandstöðunnar í viðræðum á síðasta fundi við

að það yrði ekki farið í stýrivaxtahækkun hér á landi það yrði ekki höggvið í þann knérunn að vega að atvinnulífinu með þeim hætti og skuldsettum fjölskyldum í landinu hæstvirtur utanríkisráðherra talaði um það hér áðan í máli sínu að það yrði að verja heimilin verja stöðu heimilanna ég tek alveg undir þau orð en ég get ekki séð að vaxtastefna ríkisstjórnarinnar sé að tryggja það þvert á móti það er bæði verið að vega að heimilunum í landinu og atvinnulífinu einkum minni fyrirtækjum ég verð að líta svoleiðis á hæstvirtur forseti að það hafi komið fram bein krafa frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum um það að vextir yrðu hér hækkaðir það er ekki hægt að draga neina aðra ályktun af því varla væri sú staða sem við erum í með átján prósent stýrivexti hátt í þrjátíu prósent dráttarvexti upp komin nema vegna þess að við teljum að við þurfum að vera að mæta einhverjum kröfum er það þá svo hæstvirtur forseti að athafnaleysi ríkisstjórnarinnar í heilan mánuð hafi orðið til þess að við verðum að gangast að þeim kostum einum sem við eigum kannski völ á sem er lán frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum með þessum skilyrðum ég vil bara fá að vita það hvort þetta voru skilyrðin alveg skýrt ég hef hins vegar tekið eftir því að hæstvirtur menntamálaráðherra varaformaður sjálfstæðisflokksins er andvígur þessari vaxtahækkun ef ég hef skilið rétt það sem eftir henni var haft á þann veg ég spyr um það hæstvirtur forseti að vegna þeirra umræðna sem hafa farið fram hér í þingi um það hvort stjórnarliðar séu samstiga í þessari stefnu

mesta vandamál okkar á komandi tímum er auðvitað staða heimilanna í landinu og staða atvinnurekstrarins þess vegna þurfum við á öllu okkar að halda til að koma hér í veg fyrir það að atvinnuleysi aukist mikið í landinu það kallar auðvitað á að bæði ríki og jafnvel sveitarfélög þurfi að taka verulega áhættu með bæði fjárlögin á næsta ári til þess að reyna að tryggja hér að atvinnustigið fari ekki alveg niður úr öllu valdi og það er auðvitað mjög sárt að horfa á það sem nú er að ske á byggingarmarkaðnum þar sem hvert fyrirtækið á fætur öðru er að segja upp starfsmönnum sínum það stefnir allt í það því miður hæstvirtur forseti að atvinnuleysi verði hér mikið eftir áramót þess vegna held ég og verð að segja það að ég tel að við séum í þeirri stöðu að þurfa að afgreiða fjárlögin á næsta ári með verulegum halla sennilega eftir hundrað milljarða halla vegna þess að við getum ekki leyft okkur að keyra þjóðina enn þá neðar í atvinnustiginu heldur en verður þó ef til vill eins og nú stefnir í það er auðvitað þannig að þó að ríkissjóður verði rekinn með verulegum halla næstu árin held ég að árið tvö þúsund og níu þurfi menn að taka þá áhættu

hvernig atvinnufyrirtækin í landinu eiga að geta rekið sig undir því vaxtaokri sem þau standa núna frammi fyrir ég kem ómögulega auga á það ég skora á forustumenn ríkisstjórnarinnar að leita allra leiða til þess að forðast fjöldagjaldþrot fyrirtækja og reyna að styðja við atvinnustarfsemina með öllum hætti við sjáum að eignaverð og eignastaða fjölskyldnanna er að hrynja og er hrunin húsnæðisverð er að lækka á sama tíma og skuldirnar telja bara upp telja hratt upp hver fjölskyldan á fætur annarri með hverri vikunni sem líður núna stendur frammi fyrir því að eignir hennar eru algjörlega uppurnar þær fjölskyldur sem áttu tíu til fimmtán milljónir í húsnæðinu sínu fyrir örfáum mánuðum síðan eiga ekki neitt ekkert eigið fé þetta er mjög alvarlegt hæstvirtur forseti og ég hef sagt það og lagt það til að það verði reynt að bregðast við þeirri stöðu með sértækum aðgerðum hæstvirtur forseti við höfum í frjálslynda flokknum marglagt það til að hér verði brugðist við í þjóðfélaginu með því að auka tekjur þjóðfélagsins við höfum lagt til að það verði gert þar sem auðveldast er að grípa til þess í sjávarútveginum með því að auka þorskveiðina þar eigum við skipin þar höfum við mannskapinn þar höfum við vinnslustöðvarnar og fiskurinn er í sjónum ég hef stundum orðað það svo til hughreystingar fyrir þá sem eru

ég hef hins vegar engar sérstakar áhyggjur af því þó að við mundum auka þorskveiðina verulega ég tel að það sé nauðsynlegt að grípa til allra tiltækra ráða til þess að efla hér tekjustöðuna og atvinnustigið í þjóðfélaginu og ég bara mælist til þess við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra að hann fari nú að taka þá ákvörðun að auka hér við þorskveiðina það kann vel að aðra skynsamlegt að gera það í af öngum og koma núna fram að einhver þrjátíu fjörutíu þúsund tonn og jafnvel meira síðar þegar líður á mæta ár en svona kyrrstaða eins á við erum í þar sem eins já ekki fram undan annað en samdráttinn tekjumissinn kostnaðinn af því að taka á sig lánveitingar það er ekki hægt að bjóða upp á það það verður að fara að koma eitthvað fast í hendi um það að ríkisstjórnin